Wytyczne w sprawie zatrudnienia są i powinny być traktowane jako podstawowy instrument w procesie zarządzania gospodarczego zawierającego się w koncepcji semestru europejskiego. Wytyczne te stanowią dla państw członkowskich fundament, na którym budowane są obecnie krajowe programy reform, od których przecież zależy powodzenie strategii Europa 2020. Zgodnie z harmonogramem, prace nad krajowym programem reform zostaną zakończone w kwietniu. Powołując się na opinię również Komitetu Regionów chciałbym podkreślić znaczenie włączenia zarówno parlamentów narodowych, jak i władz regionalnych i lokalnych w prace nad narodowymi programami reform.

Chciałbym zwrócić uwagę na konieczność zintegrowanego horyzontalnego podejścia do realizacji strategii Europa 2020. Dlatego też podkreślam po raz kolejny znaczenie instrumentów polityki spójności dla strategii Europa